Bardzo serdecznie chciałem wszystkim podziękować za tę niezwykle ciekawą dyskusję. Parlament jutrzejszym głosowaniem kończy swój udział w tej procedurze legislacyjnej, ale mam nadzieję, że to, co będzie owocem naszej pracy i zostanie jutro przyjęte podczas głosowania, rzeczywiście będzie impulsem do dalszych prac w Radzie. Chciałbym uspokoić wszystkich, że jutro według mojej najlepszej wiedzy nie będziemy głosowali żadnych poprawek do mojego sprawozdania i z tego, co jest mi wiadomym, takie poprawki nie zostały zgłoszone i będzie to głosowanie pojedyncze. W związku z powyższym zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali poprzeć tego sprawozdania, aby to uczynili. Wszystkim zaś pozostałym koleżankom i kolegom, którzy w imieniu grup politycznych zapewnili o poparciu mojego sprawozdania podczas jutrzejszego głosowania, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Proszę Państwa, to rozporządzenie, ta procedura ma oczywiście służyć rozwiązywaniu problemów życia rodzinnego, ale przecież w najmniejszym stopniu nie wkraczamy tutaj w zakres prawa rodzinnego, które pozostaje w gestii państwa członkowskiego, i nie przekroczyliśmy ani w propozycji Komisji, ani w moim sprawozdaniu zasady pomocniczości. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt, który bezsprzecznie jest niezwykle ważny, a mianowicie to będzie sprawdzian zaufania wzajemnego wobec wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. I tylko dzięki wysokiemu poziomowi tegoż wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach takie zaufanie także dla innych przyszłych rozwiązań będziemy mogli budować.